Monsieur le Président, c'est la sixième résolution sur le Burundi depuis avril 2015, date à laquelle le président Nkurunziza a annoncé son intention de se représenter.

La commission d'enquête des Nations unies dénonce durement violences politiques, arrestations arbitraires et exécutions extrajudiciaires. Les Imbonerakure les jeunes de la ligue du parti au pouvoir, sont de plus en plus militarisés et radicalisés.

L'Union européenne a pris des sanctions individuelles.

Il y a urgence à agir, à agir avant les élections de 2020 et à tout faire pour que le président Nkurunziza s'en tienne enfin à sa parole de ne pas se représenter. Seul un processus politique associant l'ensemble des parties prenantes peut y aider. C'est en ce sens qu'il nous faut travailler ensemble.